Ik wil vandaag dan ook een optimistische boodschap brengen over een complexe en grote uitdaging als de klimaatverandering.

En ik hoop op een grote meerderheid in dit Parlement om de doelstellingen van 2030 en 2050 ook zeer ambitieus te zetten.